Eine Vorbemerkung Zustimmung oder Ablehnung, jede Entscheidung verdient Respekt. Nicht akzeptabel sind jedoch manche von Sachkenntnis häufig unbelasteten Übertreibungen, Halbwahrheiten und Falschaussagen, auch in der veröffentlichten Debatte. Mehr Sachlichkeit statt Emotionalität wäre sicher angemessen. Zur Sache Terrorismus bekämpfen bedeutet zugleich auch die Verteidigung demokratischer Werte und Freiheiten. Das eine erfordert auch die Nutzung von Daten, das andere ein hohes Maß an Datenschutz. Gerade hier konnte unter dem Druck des Europäischen Parlaments viel erreicht werden die Prüfung, ob einer Anfrage tatsächlich ein berechtigter Terrorverdacht zugrunde liegt, die tägliche Kontrolle im US Schatzamt durch EU Beamte, dass wirklich nur Daten von Terrorverdächtigen eingesehen werden, einschließlich der Möglichkeit, diese Datenentnahme zu stoppen. Wir als Parlament sind der Überzeugung, dass diese wichtige Stelle im Einvernehmen aller Institutionen geregelt werden muss.

Ich möchte die Europäische Kommission auffordern, nicht bis 2013 zu warten, sondern schnell einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, der die parlamentarische Kontrolle durch Mitentscheidung sichert.